En tant que rapporteure fictive sur ce dossier, je pense qu'il fallait poser ces constats mais surtout aller plus loin, être constructif et concret pour nos citoyens qui, il faut le dire, et c'est bien ce qui me semble le plus dommageable, ont sans doute perdu un peu confiance dans les messages de santé publique. Le rapport de Mme Rivasi qui sera voté demain prend en considération ces priorités fondamentales qui sont entre autres le renforcement systématique de la coopération entre États membres, une meilleure coordination avec les institutions européennes de santé, une clarification des rôles des structures européennes de gestion du risque sanitaire, et une évaluation des stratégies vaccinales et de communication mises en œuvre dans les États membres. C'est donc un bon rapport, je félicite la rapporteure, mais encore faut il évidemment qu'il ne reste pas lettre morte.